Domnule președinte, aș dori să i mulțumesc în primul rând să raportorului, domnul Sergei Stanishev, pentru acest raport. Îi mulțumesc și domnului Coelho pentru vechiul raport, care, de fapt, spune același lucru România și Bulgaria trebuiau să fie de mult timp membre ale Schengen.

Astăzi, noi spunem aici în plen și mâine vom vota să oprim această discriminare a acestor cetățeni ai noștri, a românilor și a bulgarilor. Este un simplu joc politic al Consiliului, care nici măcar nu a făcut efortul sau nu a avut bunăvoința de a se prezenta astăzi să ne asculte doleanțele, dar vorbesc cu dumneavoastră domnule comisar și sper să transmiteți mai departe Comisiei Europene să nu accepte, în nici un caz, condiții suplimentare pentru aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen. Vă cer, domnule comisar, să transmiteți președintelui Juncker și tuturor comisarilor să nu accepte ca România și Bulgaria să fie primite doar cu frontierele aeriene și maritime, ci și cu frontierele terestre.

Pentru că îndeplinim toate criteriile tehnice, pentru că am investit mulți bani ai plătitorilor de taxe și impozite atât din România, cât și din Uniunea Europeană și din Bulgaria pentru a securiza frontierele europene. Și facem acest lucru foarte bine, iar domnul Coelho și colegii care au lucrat la dosare știu foarte bine cât de bine muncim în a securiza frontiere dificile ale Uniunii Europene.